Als ik het even op een rijtje zet, dan blijkt dat wij met onze digitale agenda volledig afhankelijk zijn van Amerikaanse bedrijven.

En wij hebben er als Europeanen nauwelijks zeggenschap over, over het verkeer en over de logistiek.

En als je vertrouwen wil creëren bij consumenten, betekent dat dat je moet weten met wie je te doen hebt.